Qu'elle se reconnecte aux besoins criants de nos sociétés, qu'elle s'ouvre à la diversité des approches en sortant du tout à l'économie, qu'elle quitte les dogmes de la pensée unique, dont l'échec est patent, qu'elle sorte du bunker dans lequel elle se replie jour après jour.

Par contre, il est de notoriété publique que c'est d'abord et avant tout l'homme d'un parti, dont l'objectif premier est d'asseoir son hégémonie sur les affaires européennes. Martin Selmayr poursuit sur le chemin d'une centralisation autoritaire, d'une caporalisation des fonctionnaires, invités à l'obéissance,